Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Spoštovane predstavnice, predstavniki vlade, spoštovana varuhinja, gospa Vlasta Nussdorfer s sodelavci, drage kolegice in kolegi! Vesel sem, da smo danes imeli skoraj peturno, štiriurno, no, razpravo o izjemno pomembni zadevi, o človekovih pravicah. Zaradi nespoštovanja človekovih pravic padajo države, padajo države. Saj se še spomnimo, kaj smo zapisali v temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije ob dejstvu, da Socialistična federativna Republika Jugoslavija ne deluje kot pravno urejena država in se v njej hudo kršijo človekove pravice, nacionalne pravice in pravice republik in avtonomnih pokrajin, je tistega petindvajsetega junija tisoč devetsto enaindevetdeset trodomna skupščina sprejela že imenovano temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Čeprav, ampak pustimo, to zdaj ni tema, nekateri imajo še vedno neko domotožje, da bi še kar naprej radi šli nazaj v SFRJ, ob letošnjem petindvajsetem juniju, državnem prazniku sem celo zanimivo, devetnajstletnico slišal, ki je rekla, da je pa takrat bilo vse boljše. Ampak kot rečeno, to zdaj ni tema. Morda pa, ko govorimo o razumevanju, vsesplošnem razumevanju, povem tudi sam o izkušnjah, ki jih doživljam v poslanski pisarni. Žal zaradi oddaljenosti nisem in ne morem biti vsak ponedeljek v poslanski pisarni, sploh če so obveznosti tukaj. Ljudje mi prinesejo razne odločbe, recimo o tem, da niso, upravičeni do nekih socialnih pravic, takšnih ali drugačnih. Ne znajo jih si jih razlagati, ne znajo jih, saj jih znajo prebrati, ampak ne razumejo jih. Zakaj? Ker so tako komplicirano napisane. In tudi zaradi tega, bom rekel, da ni spoštovan drugi člen slovenske ustave. Da je Slovenija tudi socialna država. Kot sem predvčerajšnjim že povedal, zakaj kaj nam koristi, da imamo milijardo, milijardo dvesto, tristo milijonov denarja v državnem proračunu za socialne transfere, ljudje pa tisti, ki so na robu družbe, do tega enostavno ne morejo priti. Zdaj, ko sem se pripravljal na to razpravo, študiral poročilo varuhinje dejansko, gospa varuhinja, čista desetka. Res. Moja tudi osebna pohvala, v imenu poslanske jo je že izrekel kolega Blaž Pavlin. Pa verjamem, da nas vse gotovo najbolj muči to, da večkratna vaša opozorila ne zaležejo. Že vem, kaj bo pisalo v vašem osebnem poročilu za obdobje šestih let. To je največji problem, ne. In kolegice in kolegi, tukaj ste stranke, ki ste ravno šest let v vladi. Ali pa še več. Zdaj, tukaj ex katedra govoriti, da si mi prizadevamo za, ne vem, kakšno življenje vseh - za dostojno življenje vseh, ne, tako dalje. Ja, to je fajn. Saj si vsi to prizadevamo. Ampak tisti, ki ste v vladi, ki imate več politične moči, neprimerno več kot opozicija, je čas, da pridete od besed k dejanjem. Tu je naš problem. Vse to, kar smo slišali, kapo dol. pred od predstavnikov vlade kapo dol. Ampak če bi bil iskreni namen, in to je mojo ključno sporočilo, ker je poročilo bilo objavljeno marca letos, koalicijski sporazum pa veliko kasneje, bi jaz želel videti primerjavo. Koliko teh priporočil, predvsem tistih, ki se ponavljajo, je vgrajenih kot rešitev v koalicijski sporazum? To je pravzaprav danes ključno vprašanje. Morda se bo oglasila še varuhinja in povedala, če je delala to primerjavo ali ne, bi pa bilo to zelo zanimivo to primerjavo narediti. Še je čas, ne, kot pravi gospod Marjan Šarec, da ni nujno, da vse tisto, kar smo zapisali, spoštujemo, kar smo zapisali v koalicijski sporazum, namreč ne jaz pa pravim: "Dobro pa je, da naredimo dobre stvari, pa tudi če niso zapisane v koalicijskem sporazumu." Hvala lepa.